Tous deux ont souhaité que le Parlement leur accorde un délai supplémentaire afin de pouvoir répondre aux demandes que nous avons nous mêmes formulées sur l'accord intérimaire. Chers collègues, ce Parlement a raison de demander des comptes au Conseil et à la Commission, mais aussi aux États Unis. C'est notre responsabilité encore plus avec le traité de Lisbonne et nous devons l'assumer. Ce Parlement a raison de mettre sur le même plan sécurité des personnes et respect de la vie privée, car l'un ne peut pas aller sans l'autre. En vous demandant de différer légèrement notre vote, le groupe PPE ne remet pas en cause ses exigences ni l'autorité du Parlement. Il demande de renvoyer la balle dans le camp de la Commission, du Conseil et des États Unis pour une période très courte. En effet, mon groupe propose au Parlement de limiter le temps imparti au Conseil en exigeant que les éléments requis nous soient fournis non pas en mai comme le demande le Conseil, mais dès le mois prochain. Nous pourrions ainsi définitivement trancher dès mars prochain. Cela n'est pas irréaliste.